nú byrja á því að fagna sérstaklega þeirri yfirlýsingu sem háttvirtur þingmaður gaf hér í lok máls síns varðandi það að ársskýrsla ríkisendurskoðunar yrði send sérstaklega til umfjöllunar í fjárlaganefnd vegna þess að það er auðvitað að mínu mati afskaplega eðlilegt að slíkar skýrslur fái formlega umfjöllun í nefnd þingsins ég vil í framhaldi af þessum orðum háttvirts þingmanns spyrja vegna texta sem hér kemur fram í skýrslunni það er í formála ríkisendurskoðanda en þar er í smákafla fjallað um það að víða erlendis hafi stjórnvöld víða erlendis gefið út leiðbeiningar eða kynningarrit um ábyrgð og hlutverk helstu embættismanna eins og ráðherra ráðuneytisstjóra aðstoðarráðherra og annarra æðstu stjórnenda ríkisins síðan segir skömmu síðar með leyfi forseta á sama hátt þarf að efna til skipulagðrar umfjöllunar um gildi og nauðsyn siðareglna hjá hinu opinbera síðan segir telja verður að alþingi hafi nokkra frumkvæðisskyldu á þessum vettvangi frú forseti það hefur vakið athygli að háttvirtur þingmaður sem er forseti alþingis hefur í ræðum sínum tilkynnt að hún hyggist beita sér fyrir ýmsum breytingum og skoða mál og þess vegna finnst mér eðlilegt að spyrja háttvirtan þingmann að því hvort háttvirtur þingmaður sem forseti þingsins muni beita sér á þessum vettvangi það er að það verði skoðað gaumgæfilega hvort rétt sé eða kannað verði hvort rétt sé að setja siðareglur fyrir æðstu embættismenn ríkisins